Na rozdíl od loňského hlasování, které se týkalo jednorázových opatření ve prospěch Maďarska, Itálie a Řecka, zde tato zpráva popisuje systém nastavení povinné centralizované azylové agendy. To je v rozporu s programem, za který jsem kandidoval do EP, TOP 09 a Starostové, kde my jsme měli napsáno, že právě azylová a imigrační politika zůstane v národním vínku, jinými slovy, je samozřejmě možné, aby ČR se připojila do určitých azylových standardů, standarních procedur, ale musí to být její svobodný souhlas, musí se jednat o